Évidemment, si on ne s'attaquait qu'aux questions sur lesquelles il y a déjà un consensus, on aurait moins de travail dans cette maison. Si on s'attaquait uniquement aux questions sur lesquelles tout le monde est d'accord dès le début, y compris avec une conception du marché intérieur qui consiste un peu, parfois, à en tirer tous les avantages, sans jamais vouloir jouer la carte de la solidarité et du level playing field ça serait beaucoup plus facile.

Je voudrais vous inviter à réfléchir à un point. Nous faisons un effort dans la zone euro et dans l'ensemble de l'Union européenne pour assainir les finances publiques. J'ai le sentiment qu'on accorde toujours beaucoup plus d'importance au volet dépenses qu'au volet recettes. Or, pour équilibrer un budget, il est important de réduire la dépense, de bien gérer, mais il est aussi important que les recettes entrent dans les caisses des États. Je vous invite à vous reporter au dernier rapport de l'OCDE sur la montée des inégalités en Europe, et je vous recommande vraiment de le lire. Ce n'est pas un document qui est produit par une officine d'extrême gauche. C'est un document produit par l'OCDE, qui fait apparaître que la montée des inégalités, qui met en péril la stabilité politique de nos pays, est en partie liée à l'absence de rentrées fiscales depuis un certain nombre d'années. C'est un problème majeur et, par rapport à cette question, je dirais que les modalités d'introduction de la taxe sur les transactions financières sont secondaires, et qu'il y a toujours des manœuvres consistant à s'attaquer à des petits détails, à essayer d'exempter telle ou telle catégorie, à essayer de faire échapper tel ou tel pays, et à fermer les yeux sur ce qui se passe en ce moment dans nos sociétés, à savoir une montée des inégalités scandaleuse liée au fait que de grandes entreprises et des individus riches ne paient plus d'impôts.